Monsieur le Président, dans les contraintes exceptionnelles de cette année, l'accord intervenu sur le projet de budget 2011 est le meilleur compromis possible.

Depuis le début de cette négociation, le Parlement a tenu à montrer son sens des responsabilités. En cette fin d'année, où la cohésion de l'Union est de nouveau mise en doute, la commission des budgets recommande catégoriquement de ne pas prolonger l'incertitude sur le budget

À la différence de certains budgets nationaux, le budget de l'Union n'est pas menacé de faillite financière, statutairement, il est en équilibre, mais il est au bord de la faillite politique.

Or, l'inflation verbale, l'inflation des objectifs grandioses et illusoires est aussi pernicieuse que l'inflation monétaire. L'Union n'a plus les moyens de financer les décisions qu'elle a déjà prises, ni les compétences nouvelles que lui donne le traité de Lisbonne. L'Union n'a pas non plus mis en place les procédures qui lui permettraient de s'assurer que, à défaut d'un financement communautaire, de grands objectifs communs comme Europe 2020 sont pris en compte dans les budgets nationaux. C'est pourquoi, le Parlement attache tant d'importance à l'accord obtenu auprès de la Commission et des Présidences futures pour trouver le moyen de sécuriser le financement des politiques d'avenir, par le budget communautaire, à partir de ressources nouvelles, qui ne pèsent plus sur les budgets nationaux et par les budgets nationaux eux mêmes vingt fois plus importants que le petit budget européen.